Eiweiß ist für die gesunde Tierernährung unbedingt notwendig. Europa muss aktiv werden, um die eigene Versorgung mit Eiweiß sicherzustellen. Alle Möglichkeiten müssen hier bedacht werden, von der Unterstützung von Forschung und Züchtung bis hin zur Information und Ausbildung der Landwirte mit Bezug auf die Vorteile der guten alten Praktiken und der Fruchtfolge. Dabei dürfen wir den guten Grundsatz der Kreislaufwirtschaft nicht aus den Augen lassen. Die Kommission muss das Verfütterungsverbot von tierischem Eiweiß an Nichtwiederkäuer allerdings unter Berücksichtigung des Kannibalismusverbots überprüfen, und zwar im Hinblick auf die mögliche Verwendung von tierischem Eiweiß für Tiermehl für Schweine und Geflügel. Die Aufbereitung dieser Stoffe muss nach den geltenden strengen Vorschriften zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt erfolgen. Hier werden zurzeit wertvolle Eiweißträger vernichtet, nur weil wir nicht in der Lage sind, den richtigen Umgang mit diesen Produkten zu organisieren.